de la política social, del pilar social, porque hay muchos europeos que solo creen en Europa si hay una Europa social. Y la contradicción es que todas las aspiraciones que usted señalaba para una Europa que protege, para una Europa que hace frente a la guerra cibernética, que avanza en el mercado digital, para esa Europa que resuelve los temas migratorios, etcétera, necesitan más recursos económicos, señor primer ministro, y, en el marco plurianual, en el marco de las aportaciones de los Estados, hay una voluntad de no aportar más dinero.